Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, cinque anni fa, quando Lei si presentò a quest'Aula, io avevo espresso forti perplessità sul fatto che Lei potesse essere la persona giusta per questo rinascimento europeo, ma Le lasciammo il beneficio del dubbio. Dopo cinque anni possiamo dire che questo dubbio è diventato una certezza. Lei ci riconsegna un'Europa peggiore di quella che ha preso in carico cinque anni fa. Un'Europa divisa, un'Europa debole, un'Europa malata che non è in grado di rispondere alle sfide moderne e ai tre problemi principali che i cittadini europei Le avevano chiesto di risolvere il problema della gestione dei flussi migratori, il problema della crescita economica e il problema della sicurezza

La Sua Commissione e il Suo mandato in questi cinque anni hanno fallito su tutti questi tre obiettivi e le cause non sono da ricercare al di fuori di queste istituzioni.

Le cause sono le politiche sbagliate che avete portato avanti, reiterando errori commessi anche dalla Commissione precedente. Lei ha parlato dei presunti successi della Sua Commissione. Ha parlato di crescita ma la crescita è asfittica e l'Europa perde terreno verso le altre grandi potenze al di fuori dei nostri confini.

Oggi grandi imprese europee sono fallite, o non operano più, e ha parlato del suo piano di investimenti. Ha detto ammesso che siano veri che ha portato 140 miliardi in più di investimenti.

Ecco, io credo che ci siano milioni di cittadini europei che siano contenti che Lei possa godersi la Sua lauta pensione perché davvero la Sua Commissione è stata la Commissione peggiore di questi anni e della storia dell'Unione europea, però, Si consoli, perché credo che il Suo successore

Questa non è una buona notizia per i cittadini europei. E noi ci impegneremo affinché i gravi errori che avete fatto in questi anni non vengano ripetuti.